Federica Mogherini und Johannes Hahn haben beide eben darauf hingewiesen Die sechs Staaten des westlichen Balkans sind wichtige Partner der Europäischen Union.

Die Stabilität, Sicherheit und der Wohlstand unseres gesamten Kontinents können langfristig nur dann gesichert werden, wenn wir als Europäische Union diese sechs Länder dabei unterstützen, strukturelle Herausforderungen und regionale Spannungen zu überwinden. Mit der heute vorgelegten Strategie zeigt die Kommission einen konkreten Pfad und einen detaillierten Aktionsplan für diese Staaten auf, um EU Mitglied werden zu können. Damit wird ihre europäische Perspektive untermauert. Aus eigener Erfahrung als ständiger Berichterstatter für Serbien weiß ich, die Aussicht auf einen EU Beitritt hat bereits dazu beigetragen, notwendige politische und wirtschaftliche Reformen umzusetzen und das alltägliche Leben der Menschen zu verbessern. Diese Anreize gilt es aufrecht zu erhalten und weiter auszubauen, und deshalb ist die nun vorgelegte Strategie ein wichtiges Signal.

Gleichwohl sind die Vorgaben klar Der konkrete Beitrittstermin eines neuen Mitgliedstaates wird ausschließlich davon abhängen, wann das jeweilige Land die strengen rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen tatsächlich und vollständig erfüllt. So unterschiedlich die sechs Länder des westlichen Balkans auch sind, sie alle einen ähnliche Herausforderungen. Diese gilt es eben nachhaltig anzugehen die Rechtsstaatlichkeit stärken, der Kampf gegen Korruption und organisierte Kriminalität, Meinungs und Medienfreiheit garantieren, die Volkswirtschaften wettbewerbsfähiger zu machen und bilaterale Konflikt im Sinne gutnachbarschaftlicher Beziehungen zu lösen.

Wir sollten sie dabei ermutigen und aktiv dabei unterstützen.